Herr Präsident! Der Weg von einer Kolonie zu einem demokratischen Staat ist sicherlich sehr schwierig, doch rechtfertigt dies nicht Menschenrechtsverletzungen am laufenden Band, wie sie jetzt seit längerer Zeit passieren Massenfestnahmen der Opposition, gewaltsame Unterdrückung von Demonstranten, Unterdrückung auch der Frauen, etc.

Das darf jedoch keine Ausrede sein, demokratische Grundwerte mit Füßen zu treten! Daher muss die Führung von Djibuti aufgefordert werden, die Restriktionsmaßnahmen gegenüber Oppositionellen sofort einzustellen, politische Gefangene freizulassen und endlich auch die Ergebnisse der Parlamentswahlen zu veröffentlichen.